Sie sagen in Ihren Dokumenten 8 Millionen Jobs im Jahr 2020 voraus.

Allerdings muss die Kommission dazu den industriepolitischen Rahmen setzen, und zwar als langfristigen Rahmen.

Und das können wir uns nicht leisten in dieser Europäischen Union, weil die Glaubwürdigkeit dieser Union daran hängt.